Danes razpravljamo o učinkih ameriških carin na podlagi odločitve Svetovne trgovinske organizacije v primeru Airbus Boeing na evropsko kmetijstvo. Ko govorimo o tem, ne smemo mimo širšega konteksta, ki ga pooseblja premišljena politika carinskih vojn, protekcionizma in gospodarskega izsiljevanja. Njen namen je uničevanje multilaterizma v svetovni trgovini, omejevanje konkurence in še posebej selitev delovnih mest mimo pravil in predvsem na škodo drugih deležnikov, še posebej na škodo Evropske unije. Ker je ta politika dejstvo, pričakujem od sedanje in pa tudi nove Komisije, da bo tako v zelenem svežnju in tudi sicer v trgovinskih politikah, ne samo skrbela za ohranitev multilaterizma, ampak bo zagotavljala, spodbujala in krepila konkurenčnost evropskega gospodarstva ter tudi ohranjala evropska delovna mesta tako v industriji kot tudi v kmetijstvu, še posebej pa tista, ki bodo ogrožena